No era lo que esperábamos, y creo que hay una distancia demasiado grande entre la ambición que pusieron al comunicarla y la realidad, después, de lo que han presentado. Hay muy poca ambición en protección social, prácticamente nada en salarios o en condiciones de trabajo. No me parece que sea la agenda social que estábamos esperando. Además, tengo que decirle que me da la sensación de que ustedes ya ceden ante el Consejo incluso antes de presentar la propuesta.

Es lo que nosotros esperaríamos, y si hicieran eso, nos tendrían a su lado. Y, también, sobre la propuesta concreta sobre permisos de maternidad y paternidad, tengo que decirle que en algunas cosas nos satisface la propuesta, pero en otras se queda muy corta. Por ejemplo, si cogemos los permisos de paternidad, prácticamente lo que proponen ya existe en la mayoría de Estados miembros. Por lo tanto, no supone ningún tipo de avance significativo. Sean más ambiciosos ―yo creo que es lo que les está pidiendo la gente― y no tengan miedo a dar la batalla con el Consejo.